Doamnă președintă, sunt Tudor Ciuhodaru, medic de urgență în Iași, România, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu un colectiv, un oraș, un spital în care se face ora exactă în neurochirurgia europeană. De aceea, sunt extrem de surprins că s a vorbit astăzi foarte puțin despre sănătate, mai ales că multe vieți vor fi de acum salvate. Noul program Rescue pe care l am susținut atât ca medic, cât și ca parlamentar, care va primi de mâine 156,2 milioane de euro, este menit tocmai pentru a interveni eficient la nivel european în situații de urgență, și vorbesc aici despre incendii, de inundații, despre catastrofe naturale.

De aceea solicit astăzi, în plenul Parlamentului European, în numele tuturor pacienților sau potențialilor pacienți europeni, Comisiei și Consiliului European, să ia în considerare dezvoltarea Mecanismului european de protecție civilă, care să faciliteze, prin capacități medicale, logistice și informaționale, intervenția terapeutică în cazul pacienților critici aici vorbesc de arși și politraumatizați mai ales că este nevoie ca în toate statele membre să fie dezvoltat acest lucru. În plus, vă solicit astăzi ca și Spitalul de Urgență din Iași, care va fi construit din fonduri europene, să fie inclus în acest demers. În plus, vorbesc despre alocări bugetare pentru bugetul necesar dezvoltării și elaborării unui program de luptă anticancer la nivel european și e nevoie de...

pentru sănătate. Mulțumesc, voi mai vorbi despre sănătate și sunt convins că toți vreți acest lucru pentru că unitate în diversitate înseamnă sănătate și vă solicit să susțineți acest demers.